Paní předsedající, domnívám se, že navrhovaná rezoluce věrohodně odráží aktuální přístup Evropské unie k Rusku. Tento přístup je v řadě ohledů vstřícný, přičemž v daném případě vítá přijetí Ruska do WTO. Jako již tradičně je ale navržená rezoluce výčtem domácích úkolů pro ostatní, tedy pro Rusko, a velmi málo říká, co my sami pro zlepšení vzájemných vztahů uděláme. Myslím, že rezoluce v předložené podobě znamená, že opět propásneme příležitost vyjádřit, že co nejrychlejší odstranění vízové povinnosti mezi Ruskem a Evropskou unií pokládáme za významné pro zlepšení obchodních a politických vztahů. Abstraktní odvolávání se na probíhající jednání je nedostatečné. Mně osobně chybí vlastní iniciativa Evropského parlamentu a obávám se, že chybí i porozumění pro význam tohoto záměru. Zároveň mi není jasné, proč návrh rezoluce tvrdí, že celní unie mezi Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem by měla znamenat zavedení dalších bariér pro obchod s Ruskem je to bod 16. Je samozřejmé, že takovéto bariéry by byly v rozporu s pravidly WTO a nově přijatými závazky Ruska. Jenže zároveň můžeme tvrdit, že zmíněná celní unie bude bariéry odstraňovat a rozšíří pravidla WTO na další oblasti. Nemohu se zbavit pocitu, že vyjádření zmíněné obavy je výrazem politického odporu k probíhajícímu integračnímu procesu v postsovětském prostoru, nikoliv projevem zájmu o uplatňování cílů WTO.